Základné právo k prístupu k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie je nespochybniteľné. Transparentnosť musí byť základom akejkoľvek participatívnej demokracie a tá by mala zastupiteľskú demokraciu v ideálnom prípade dopĺňať. Zmluva o Európskej únii umožňuje občanom a občiankam zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a vykonávať tak verejnú kontrolu, a tým aj zaručovať legitímnosť demokratického politického systému. Komisia prišla už v roku 2008 s návrhom aktualizovať nariadenie o prístupe verejnosti k dokumentom Parlamentu, Rady a Komisie. Zmeny a doplnenia navrhované Komisiou však nezlepšujú úroveň dostupnosti k dokumentom inštitúcií. Nevhodná definícia toho, čo spadá pod pojem dokument, obmedzuje rozsah prístupných údajov a je tak v rozpore s Lisabonskou zmluvou. Chcela by som preto požiadať Komisiu, aby svoje návrhy revidovala a som tiež presvedčená, že sa dajú spraviť kroky smerom vpred aj v oblasti legislatívneho postupu. Verejnosť by tak mohla byť omnoho viac informovaná, keby parlamentné výbory ešte pred rokovaniami prijali orientačné hlasovania a Rada zverejnila rokovacie pozície dohodnuté v rámci Coreperu.